ďakujem pani spravodajkyni za poukázanie na túto vážnu a neodkladnú tému. Som hrdý na to, že som tu mohol spolupracovať. Dámy a páni, deti sú tie najvzácnejšie a najkrehkejšie stvorenia, ktoré máme, a sú hodné našej najvyššej pozornosti a ochrany. Naprieč členskými štátmi zaznieva výzva k reálnym krokom, ktorých cieľom je ochrániť deti pred osídlami kriminálnikov, ktorí ich chcú sexuálne zneužívať a ničia tak ich nevinnosť, a to všetko pre zvrátené potešenie. Toto je otrasný pohľad. Čo to hovorí o našej spoločnosti, ak niektorí ľudia používajú svoje zručnosti na profitovanie z natáčania detí, a dokonca aj bábätiek, pri sexuálnom zneužívaní. Sme ozaj chorá kultúra a spoločnosť, ak by sme dovolili, aby sa také veci diali. Štatistiky sú hrozivé.

Produkcia porna sa stala obrovským biznisom, v ktorom sa obchoduje s nahotou a ľudskou dôstojnosťou. Správa legitímne žiada stíhanie páchateľov a ochranu obetí. Pokladám za dôležité, aby sme od všetkých členských štátov vyžadovali povinnosť pomôcť obetiam týchto zvráteností. Mnohí konzumenti porno materiálu sa totiž veľmi ľahko, v hľadaní čoraz väčšej zvrátenosti, môžu stať vinnými z konzumovania detskej pornografie. Dobrým príkladom je organizácia Pink cross, ktorá pracuje s ľuďmi závislými na pornografii a s bývalými pornohercami. Pornografia je novodobá droga. Deštruuje integritu jednotlivcov, rozbíja rodiny a neblaho vplýva na spoločnosť. Podobne pôsobí organizácia Safe surfing, a treba ich podporovať. Od roku 2011 nám smernica o detskom sexuálnom zneužívaní a detskej pornografii prikazuje implementovať programy, ktoré majú za cieľ prevychovať páchateľov sexuálneho násilia a pomôcť ich zastaviť, ako aj poškodzujúce trestné návyky, ktoré si vytvárajú.